Wir können sicher feststellen, dass die Stabilisierung der Wirtschaft und der Finanzmärkte sehr hoffnungsvolle Zeichen für 2010 setzt, und ich darf auch daran erinnern, dass dies nur möglich war, weil es europäisch koordiniert wurde.

Deswegen begrüße ich dieses neue Instrument zur Finanzierung von Personen, die in die Selbständigkeit gehen wollen.

Ich denke, dieses Risiko kann man damit ausgleichen.